Señor Presidente, la consolidación de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de Derecho es especialmente importante en nuestra vecindad así se desprende del artículo 8 del Tratado de la Unión y Ucrania es un país europeo vecino, con el que hemos concluido la negociación de un acuerdo de asociación y que alberga lo que llamamos una perspectiva europea. Por todo ello, el nivel de exigencia en materia de derechos humanos tiene necesariamente que ser muy elevado.

Parece que su ambigüedad permite que la diferencia entre la responsabilidad política y la responsabilidad penal sea casi inexistente. Un sistema democrático no puede funcionar así. Es necesario proteger los derechos fundamentales, y la oposición política tiene que ser lógicamente respetada. Por otra parte, creo que sería muy conveniente que la Unión Europea alcanzara próximamente una posición unánime sobre el nivel y la forma de asistencia de los altos responsables políticos que acudan a los partidos de la Eurocopa del próximo mes que se juegan en Ucrania. Y, finalmente, Señorías, he leído con cierta sorpresa que el Presidente de esta Cámara recibió la semana pasada al Primer Ministro de Ucrania.